Die Ereignisse der letzten Tage in der Türkei sind ein schwerer Rückschlag für die Rechtsstaatlichkeit in dem Land. Sie sind damit auch ein Rückschlag für die Türkei auf ihrem Weg nach Europa. Sie sind aber auf der anderen Seite ein großer Fortschritt für die türkische Zivilgesellschaft, die ja viel pluraler und heterogener ist, als Premierminister Erdoğan das anzuerkennen bereit ist.

Diese Demonstranten sind der Sieger, die Regierung ist der Verlierer. Wir wollen von der Regierung wissen, wie viele verhaftet worden sind. Wie viele Journalisten, wie viele Rechtsanwälte, wie viele Demonstranten, wie viele Studenten sitzen im Gefängnis? Wir fordern die Freilassung der zu Unrecht Verhafteten. Wir fordern Rechtsstaatlichkeit ein. Nur so kann dieses Land seinen Weg nach Europa weiter gehen.

Meine Damen und Herren, wir führen hier keine psychologischen Debatten! Es ist nicht die Frage, ob sich ein Mann ändert oder nicht. Wir führen politische Debatten. Es ist die Türkei, die sich ändern muss. Das politische System der Türkei muss es den Akteuren der Zivilgesellschaft möglich machen, ihren Willen repräsentiert zu sehen.

Wir brauchen eine andere politische Kultur in der Türkei, eine politische Kultur, in der nicht die Diktatur der Mehrheit gilt, sondern in der Minderheiten respektiert und bei der Politikgestaltung mitgenommen werden. Deswegen sage ich ganz deutlich Ja, wir müssen mit der Türkei weiter einen Dialog führen.

Der Dialog muss fortgesetzt werden. Aber eines will ich auch sagen Heute ist nicht der Tag, an dem wir über Kapitel reden. Niemandem der zu Unrecht Verhafteten wird es irgendeinen Fortschritt bringen, wenn wir ein Kapitel über Regionalpolitik eröffnen oder nicht. Das ist heute nicht das Thema. Jetzt müssen diese Menschen freigelassen werden, jetzt muss die Türkei einen Wandel ihrer politischen Kultur und ihres politischen Systems herbeiführen!